frú forseti ég hef áður kvartað undan skipulagsvanda þingsins það sem við ræðum hér er ekkert annað en vandi við að skipuleggja verk þetta er ekki nógu vel skipulagt hér á þinginu og ég hef lagt til áður að forsætisnefnd ráði til sín verkfræðinga og setji upp verkferla þá er þetta líka spurningin um samráðsleysi það er núna fyrst sem samráðið hefst í málum sem menn hafa haft hálft ár til þess að hafa samráð við bæði stjórnarandstöðu og aðra hérna í þjóðfélaginu svo snýr þetta líka að fjölskyldunum það eru margir þingmenn sem eiga lítil börn og þetta er bara óhæfa frú forseti að hegða sér svona gagnvart fjölskyldunum og ég segi nei